hæstvirtur forseti þó að þeim sem hér stendur sé þungt niðri fyrir varðandi þessa skýrslu var það ekki hugmyndin að taka illa þeirri gagnrýni sem kemur fram á mál mitt ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni sigmundi davíð gunnlaugssyni að það ber að skoða allt allt tímabilið og það á ekkert að draga undan það á að skoða hverjir báru ábyrgð

varðandi það sem angrar mig oft í málflutningi háttvirts þingmanns er það að það koma fram fullyrðingar svona sem ég kannast ekkert við að samfylkingin hafi þrætt fyrir að hafa verið í ríkisstjórn og hafi leynt því þannig búa menn til sögu af hverju eru þeir að búa það til og kalla okkur svo spunameistara hættum þessu

undan og það umhverfi sem við bjuggum við sem réði miklu og það var megininntakið í minni ræðu það